forseti ég tek undir athugasemdir og ábendingar háttvirts þingmanns helga hjörvar að því er varðar kvöldfund ég held að það eðlilegt að forseti óski eftir því að það verði fundað hér í kvöld en um leið þá vil ég vekja athygli forseta af því hann var nú ekki sjálfur hér á forsetavakt hér í gærkvöldi löngum stundum að það er ekki til þess að bæta stemninguna eða andrúmsloftið hér í þingsal þegar ekki liggur fyrir hversu lengi standi til að funda ég hefði nú metið stöðuna þannig pólitískt bæði innanhúss og utan þannig að meiri hlutanum veitti nú ekkert af því að það væri sæmilega góðir gagnvegir hér á milli manna til þess að ræða ýmsar útfærslur á því hvernig við ljúkum hér þingstörfum fyrir jól allir stælar og útúrsnúningar eru ekki til þess fallnir að bæta það andrúmsloft þannig að ég vil benda forseta á það góðfúslega að fundur sem haldinn verður til miðnættis mun ekki valda hér neinum usla ef við ætlum að fara í sömu vitleysuna hér og í gær þá er ég hrædd um það að meiri hlutinn sé ekki að hafa mikið upp úr málinu